Zelená kniha otvorila diskusiu o skutočnej budúcnosti, ale ignoruje realitu. Celou Zelenou knihou sa ťahá jeden motív nech starí ľudia pracujú. Autori zelenej knihy sa ani nepokúsili hľadať riešenie tam, kde sa život začína.

Preto si myslím, že Komisia by mala svoju bielu knihu vypracovať podstatne komplexnejšie, zdôrazniť význam materstva a neformálnej práce žien, vypočuť si Združenie rodín z celej Európy a do všetkých svojich politík a stratégií zahrnúť nový imperatív family mainstreaming.